Sie müssten eigentlich jetzt sagen Die Liberalisierung ist gescheitert, die Ausrichtung auf die Weltmärkte ist keine Lösung für die Landwirtschaft.

Davon können wir vieles unterschreiben. Wir brauchen in der Landwirtschaft Planungssicherheit, und Agrarpolitik muss nachhaltig sein.

Die Preise fallen für die Bauern, aber nicht für die Konsumenten. Das zeigt, dass die Agrarpolitik sich eigentlich nur noch an den Interessen einiger großer Konzerne ausrichtet. Sie haben zu Recht gesagt, Frau Kommissarin, wir müssten die Rolle der Bauern in dem Spiel stärken, aber Sie verweigern immer noch die Antwort darauf, wie man es denn machen soll. Wir versuchen, Antworten darauf zu geben. Das ist in der Tat eine sehr entscheidende Sache in den nächsten Jahren. Bauern dürfen nicht nur Rohstoffproduzenten werden, sondern sie müssen aktiv eine Marktmacht haben. Und da müssen die Produzenten sehr wohl von uns unterstützt werden. Eine Landwirtschaft, die dauerhaft unter Preisdruck gesetzt wird, wird zu Qualitätsmängeln führen.

Es kann keine Lösung sein, dass wir den Klimaschutz zwar ansprechen, aber weiter in die Industrialisierung gehen!